virðulegi forseti þegar rætt er um að a deildin sé með skuldbindingar upp á fjörutíu og sjö milljarða króna er væntanlega verið að tala um heildarstöðu en ekki áfallnar skuldbindingar þar er munurinn þegar umræddar

þegar er rætt um þessa fjörutíu og sjö milljarða króna skuldbindingu er það heildarstaðan en það er hins vegar

þannig að því sé til haga haldið þegar um upphæðir eru hér að ræða vissulega er finnst mér spurning og vangaveltur háttvirts þingmanns um hver beri ábyrgð þegar slíkar ákvarðanir eru teknar í stjórninni hvort það er fjármálaráðherra eða stjórnarmenn eiga rétt á sér mér finnst að það þurfi hana að skoða auðvitað hefur stjórnin hún er með ákveðið erindisbréf og á henni hvíla ákveðnar skyldur en þeir stjórnarmenn eru þar fulltrúar

svarar þá fjármálaráðherra